Konflikt Gruzji w 2008 roku spowodował poważne pogorszenie się sytuacji ekonomicznej w tym kraju.

Chcę zwrócić uwagę na to, że sankcje rosyjskie, że ogólna sytuacja na Kaukazie i skutki konfliktu z ubiegłego roku nie pozwalają Gruzji normalnie się rozwijać, budować normalnej gospodarki. To dodatkowy szczególny powód, dla którego musimy podkreślić, że Gruzja powinna otrzymać pomoc makroekonomiczną, że powinien zostać wzmocniony budżet Gruzji, by miała możliwość rozwoju ekonomicznego według swoich ambicji, a w miary możliwości, jeśli będą takie potrzeby, ta pomoc powinna być dla Gruzji chcę to wyraźnie podkreślić jeszcze zwiększana.

między Gruzją a Rosją były regulowane zgodnie z prawem międzynarodowym.